Señor Presidente, señor Comisario Lewandowski, colegas, llevamos veintitrés años de perspectivas financieras, cuatro períodos distintos que han contribuido a la evolución ordenada de los gastos y de los ingresos comunitarios. Es la propia existencia de las perspectivas financieras lo que ha hecho posible el desarrollo de los programas de la Unión. Por tanto, este debate y la votación posterior tienen una gran importancia para las finanzas de la Unión. El Parlamento toma por primera vez la iniciativa política en el presupuesto europeo

Un año de trabajo, mil cien enmiendas, ciento veinte compromisos, once comisiones parlamentarias y diez parlamentos nacionales han contribuido a ello. Quiero felicitar a todos los funcionarios y asistentes que han trabajado durante este año para que el informe sea posible.

Esperamos que la propuesta que ellos elaborarán el 29 de junio sea convergente con las recomendaciones recogidas en nuestro informe. No se puede seguir haciendo más Europa con menos presupuesto

Queremos acabar con esta mala costumbre de aceptar solemnes compromisos políticos sin posible financiación. Tenemos suficiente experiencia al respecto con la Estrategia de Lisboa y no queremos que la Estrategia 2020 sea otro fracaso que incremente la decepción y el euroescepticismo.

Creemos firmemente en la eficacia del gasto comunitario. Un euro administrado por el presupuesto comunitario es más eficiente que el gastado individualmente en veintisiete presupuestos nacionales. Hemos comprobado la idea del valor añadido y creemos que se puede aplicar a la práctica totalidad de los programas comunitarios. Pedimos a la Comisión Europea que así lo haga. No se puede entender la política europea sin una financiación suficiente de la política agraria y la política de cohesión. Por eso, solicitamos al Consejo que mantenga el nivel de gasto para ambas políticas más allá del año 2013. Investigación, desarrollo, innovación, inversiones en eficiencia energética, energías renovables, redes transeuropeas de comunicación e interconexión energética, cambio climático y educación son, entre otras, las prioridades que este presupuesto comunitario debe cubrir. Pensamos que reducir el presupuesto comunitario no es una opción viable para los que creemos en una Europa competitiva. Valoramos necesario al menos un 5 de incremento sobre el gasto total de las actuales perspectivas financieras. Ese incremento supone lo mínimo necesario para cubrir las grandes políticas tradicionales y las nuevas prioridades. Ese 5 es un ejercicio de realismo político y debe ser la base para la futura negociación interinstitucional, junto con la adecuada propuesta que hace este informe, consensuado con los grupos de la Cámara, sobre un nuevo sistema de recursos propios. Tal vez sea el peor momento para comenzar una negociación de perspectivas financieras, con la crisis y los planes de rescate, pero para todos aquellos que creemos en el presupuesto comunitario como un instrumento necesario para transformar veintisiete Estados miembros en una verdadera Unión, el desafío está ahí delante, y pedimos altura de miras para encararlo. En el debate de hoy saldrán las cosas buenas y malas del informe, los elogios y las críticas. Sé que no se puede tener el apoyo unánime de la Cámara en un tema tan sensible, pero quiero agradecer a los Grupos políticos la generosidad con la que han buscado el consenso y el talento que han aportado en este tiempo gracias a ellos el informe final es infinitamente mejor de lo que yo, sin su apoyo, habría sido capaz de realizar.